Szerbia néhány napon belül megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat, Koszovó pedig a társulási megállapodás tavaszi lezárására készül. Az európai jövő látótávolságba került Belgrád és Pristina számára is. Ez nem kis részben az Európai Unió közvetítésével zajló párbeszéd eredménye. Most arra van szükség, hogy a tető alá hozott egyezségek ne maradjanak papíron, hanem valóban változást hozzanak a határ két oldalán élők életében. A tárgyaláskezdéssel Szerbia fokozott megfigyelés alá kerül, és első naptól fogva bizonyítania kell, hogy erőfeszítéseket tesz a demokratikus értékek és az alapvető jogok tiszteletben tartása, a független igazságszolgáltatás biztosítása terén, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcban. Belgrád érdeke, hogy fenntarthassa a vízummentességet, amelyet egy újabb szerb migrációs hullám könnyen veszélybe sodorhat.